Sie muss geführt werden, weil die Möglichkeiten, die Geheimdienste haben, um derartige Instrumente einzusetzen, zunehmen.

Die Zahl der zivilen Opfer nimmt zu.

Dieser Zynismus ist verräterisch und zeigt, dass man die Werte, die man angeblich schützen möchte, gar nicht wirklich hochhält.

Todesurteile zu vollstrecken im Wissen darum, dass man damit letztlich nur Machtpolitik betreibt.